Mijnheer de Voorzitter, de vaststelling van de begroting 2010 vindt plaats tegen de achtergrond van de economische crisis. De middelen van de Europese Unie moeten extra zorgvuldig worden begroot.

De kwakkelende economie en investering in duurzaamheid staan terecht hoog op de agenda. Rapporteur Surján heeft met zijn opstelling blijk gegeven consistent vorm te geven aan de prioriteiten economische groei en werkgelegenheid. Die prioriteiten zien we weerspiegeld in de verschuivingen tussen de rubrieken van het meerjarige financiële kader. Daarnaast is het ook zichtbaar in de financiering van het Europees economisch herstelplan.

Dit betreft met name steun voor projecten met duurzame energiebronnen en verbetering van de energienetwerkverbindingen met derde landen. Hiertoe dragen we bij aan de broodnodige diversificatie van energieleveranciers.

Als de Europese Unie geloofwaardig wil opereren, moet zij niet haar eigen rol uitvergroten bij de bestrijding van de crisis, maar zich beperken tot haar kerntaken.

Een beroep op het flexibiliteitsinstrument om in het ontbrekende geld te voorzien, zou niet nodig moeten zijn. Sterkere prioriteitstelling zorgt er daarentegen voor dat we een constructieve partner zijn voor de Raad van ministers, zeker in een tijd van economische crisis waarin lidstaten tekorten hebben en drastisch moeten bezuinigen.